Señor Presidente, es lamentable que no sea la primera vez que en este Parlamento se escuchan voces de insatisfacción con respecto a las Conclusiones del Consejo, pero más lamentable es todavía que, seguramente, no será la última, porque vuelve a pecar, en primer lugar, de parcial. Porque es parcial enfocar solo el déficit y dedicar como estímulo solamente la reasignación de recursos absolutamente insuficientes para cumplir los objetivos de reestímulo del crecimiento y de la generación de empleo. Pero es insuficiente también que se llame unión fiscal a lo que es solamente una unión presupuestaria, una constricción presupuestaria que, además, se incentiva solo con la imposición de sanciones, en ningún caso con estímulos. Y es sesgada, porque esquiva a este Parlamento, porque pretende evitar, a través de un Tratado intergubernamental, la reforma que hace falta para hacer del Banco Central Europeo lo que necesita la economía europea. Por tanto, no va a sacar al enfermo de la situación comatosa en la que se encuentra